Iacolino, a raison. Les organisations criminelles sont les meilleures élèves de la mondialisation et de la construction européenne dans sa version bruxelloise. Elles font preuve d'esprit d'entreprise, d'initiative, de coopération interculturelle et transnationale que nous appelons par ailleurs de nos vœux. Elles savent saisir toutes les occasions qu'on leur offre, Dieu sait s'il y en a, avec la disparition des frontières intérieures, la politique d'immigration incontrôlée, l'encouragement de la liberté mondiale de circulation des capitaux, le libre échange généralisé, la libéralisation des paris en ligne, mais aussi des ventes de médicaments. Tout cela pour ne citer que quelques unes de ces facilités. Nous ne sommes pas tout à fait complices, mes chers collègues, vous n'êtes pas tout à fait coauteurs, mais vous êtes tout à fait responsables de l'explosion de la criminalité transfrontalière.

Iacolino, comme d'ailleurs dans celui de juin, mais franchement je doute que la solution se trouve au niveau de l'Union européenne et de ses instruments législatifs actuels, lourds et bureaucratiques. C'est au contraire dans le renforcement des moyens judiciaires, policiers et pénaux nationaux, ainsi que dans la coopération internationale, dont de nombreux exemples efficaces existent, qu'il faut chercher la solution à ce problème.